Wyważona polityka surowcowa powinna być oparta o przynajmniej trzy filary po pierwsze efektywność, po drugie recycling, po trzecie zrównoważone wykorzystanie własnych zasobów.

Usilnie przechylone jest w kierunku tylko i wyłącznie efektywności. Co gorsza, w celu kształtowania polityki surowcowej Unii Europejskiej chce używać instrumentów podatkowych. Proponuje nam się wprowadzenie nie tylko specjalnych podatków, którymi obłożylibyśmy surowce, ale także specjalne zmiany w systemie podatku VAT.

Prowokowanie Komisji Europejskiej do prac nad opodatkowaniem surowców jest dla nas nie do zaakceptowania. Podobnie ideologiczny i oderwany od rzeczywistości technologicznej i przemysłowej jest postulat całkowitego zakazu składowisk odpadów.